E foarte greu de înțeles de ce, astăzi, deși trebuie să vorbim sau vrem să vorbim despre România și Bulgaria intrând în Schengen, vorbim despre cât de prost merge economia în România, când avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și asta de foarte mulți ani sub guvernarea social democrată.

Haideți să ne obișnuim, dragi colegi deputați români, să nu mai înjurăm, să nu mai defăimăm țara asta, aici, la Bruxelles!